forseti hefur skilning á þessari ósk og hefur ákveðið í samræmi við aðra málsgrein sextugustu og aðra grein þingskapa að lengja ræðutíma hvers þingmanns í fyrra sinn um fimm mínútur